W Polsce nazwa ta nawet bardzo podobnie brzmi front to jest granica, która rozgranicza nasze terytorium od terytorium z nami konkurującego, bardzo często wrogiego terytorium. Jeżeli my naszym żołnierzom na froncie zamiast walczyć każemy procesować się przed sądami, to konkurencja i wrogowie nie tylko nas pokonają, ale jeszcze nas wyśmieją.

Frontex działa źle, nieudolnie i nie należy jeszcze pogarszać jego funkcjonowania. Należy to funkcjonowanie w miarę możliwości usprawnić i to szybko, a prawdopodobnie najlepiej by było zastąpić ten Frontex jakąś instytucją, która tę rolę będzie spełniać szybko, sprawnie i skutecznie. Frontex ma nas bronić, a nie paraliżować i nie osłabiać, i nie ośmieszać przed całym światem. Musimy naprawdę zacząć własnego terytorium bronić.